Gospođo predsjednice, zašto turizam Europe gubi na svjetskom tržištu, zašto mi gubimo svjetsku tržišnu utakmicu? Zato što turizam nije tema ni u ovom Parlamentu, nije tema Komisije, nije tema na nivou Europe. Sve je prepušteno zemljama članicama, kao prvi problem, drugi problem nema pravog javno privatnog partnerstva na nivou Europe. Imamo različite standarde, imamo različite situacije financiranja, imamo različite PDV e, imamo jedan kompletan kaos kada govorimo o turizmu u Europi.

Zato što postoji dobar sustav turističkih zajednica, zato što postoji odličan sustav javno privatnog partnerstva i onda imamo naravno i uspjeh u turizmu.